Il y a de par le monde des lieux singuliers, Monsieur le Président. Ceux qui ne font qu'y passer, surtout en vacances, décrivent le plus souvent une expérience quasi paradisiaque, mais parmi ceux qui y vivent, nombreux sont ceux qui font l'expérience de l'enfer. C'est le cas des Maldives on vient d'en parler un pays qui a rétabli la charia en 2014 et qui prévoit que la peine de mort est applicable dans certains cas à des enfants dès l'âge de 7 ans un mineur condamné à mort sera emprisonné jusqu'à sa majorité et exécuté ensuite un pays qui prévoit que les relations sexuelles hors mariage sont sanctionnées par le fouet ou la lapidation, même en cas de viol c'est ainsi qu'une jeune femme a été récemment fouettée en public après avoir été victime d'un viol collectif. Monsieur le Commissaire, nous qui à la Commission et au Parlement multiplions les notices obligatoires sur les produits alimentaires ou autres, qui distribuons à tour de bras des labels de qualité, ne pensez vous pas que nous devrions réfléchir ou demander aux opérateurs touristiques de réfléchir à des labels adéquats pour distinguer les destinations touristiques selon le respect qu'elles portent aux droits humains fondamentaux.